Kazahstanul este un partener important al Uniunii Europene în Asia Centrală, fiind și un factor de stabilitate în regiune.

Kazahstanul ar putea deveni una dintre principalele surse alternative de aprovizionare cu energie a Uniunii. De asemenea, un acord extins ar putea favoriza fluxurile de investiții din ambele părți.